Într adevăr, suntem într un moment important în Uniunea Europeană, care traversează o perioadă de criză, iar această directivă vine în sprijinul antreprenoriatului femeii. Uniunea Europeană trebuie să dezvolte și să sprijine antreprenoriatul în rândul femeilor pentru a contribui la crearea de locuri de muncă și pentru a asigura egalitate de șanse pe piața muncii, mai ales în această perioadă. Doresc să spun că noi am susținut, în cadrul acestei propuneri de directivă, ca lucrătoarele independente, soțiile și partenerele de viață ale lucrătorilor independenți care decid să aibă copii să beneficieze de protecție socială și concedii plătite. Susținem necesitatea asigurării protecției soților colaboratori pentru a îndepărta piedicile din calea antreprenoriatului în rândul femeilor și acordarea de competențe clare organismelor naționale de promovare a egalității de șanse și de tratament între bărbați și femei. Întreruperea prezenței pe piața muncii pe perioada concediului de maternitate nu ar trebui să constituie un impediment pentru mame, iar statele membre trebuie să găsească metodele adecvate de sprijin pentru menținerea rolului lor activ în societate, în perspectiva unei reconcilieri a vieții de familie cu cea profesională. Totodată, apreciez importanța găsirii căilor prin care aceste mame să poată să se reintegreze în mediul de afaceri, contribuind astfel în mod activ la întreținerea propriei familii. Exercitarea și protejarea drepturilor economice, sociale și culturale, îmbunătățirea activității profesionale, dar și a vieții de familie, reprezintă obiectivele fundamentale ce trebuie promovate prin această nouă directivă.